ég heyrði viðtal í morgun í útvarpinu á rás eitt við íslending sem býr í ósló sem sagði útvarpsmanni frá því að það vissu það allir norðmenn að norska ríkisstjórnin hefði beðið eftir því að ríkisstjórnin hefði samband en hún gerði það ekki og norðmenn undruðu sig á því þeir gerðu það í síðustu viku og vikunni þar áður og þeir gera það enn í dag

hér með hugmyndir til lausnar við höfum boðið okkur fram til þess frá fyrsta degi hefur verið tekið í þá hönd höfum við verið mikið við borðið í að hanna einhverjar lausnir með ríkisstjórninni ónei engin samræðustjórnmál núna við erum ekki við borðið stjórnarandstöðuflokkarnir og við þurfum að vera að reyna að leita fyrir okkur í því sem sagt er bæði að ráða í orð ráðherranna og sömuleiðis að leita fyrir okkur í fjölmiðlunum um það hver sé hin raunverulega staða ég er algjörlega sannfærð um það hæstvirtur forseti að skilyrði alþjóðagjaldeyrissjóðsins varðandi niðurskurð á velferðarkerfinu þau verða kannski orðuð á sama hátt og ég orðaði hér úr ræðustóli alþingis en þau eru fólgin í skilyrðin engu að síður við heyrðum hæstvirtur forsætisráðherra segja í morgun að það kostaði áttatíu og fimm prósent af vergri landsframleiðslu að endurreisa bankana og það mætti gera ráð fyrir því að skuldir ríkissjóðs hækki úr